virðulegi forseti hér í upphafi þings þegar við komum saman til að klára það þing sem nú er og komum svo saman aftur fyrsta október til hefðbundinna þingstarfa með fjárlagaframsetningu á fyrsta degi tekjuöflunarfrumvarpi og öðrum frumvörpum sem er nýtt ber að þakka það að hæstvirtur forsætisráðherra skuli á fyrsta degi

sem fær kennara og nemendur til sín og leggur fram áform um hvernig þetta eigi að vera í vetur þannig leið mér við yfirferð hæstvirts forsætisráðherra yfir öll þau mál sem hann tæpti þar á og sagði að væru í vinnu hann talaði um nefndir og ég taldi þegar ég var kominn upp í níu nefndir missti ég þráðinn en ég held að ein hafi bæst við í lokin þannig að hér var boðað að eftir hundrað daga starf hæstvirtrar ríkisstjórnar væru komnar tíu nefndir til að vinna í hinum ýmsu málum eðlilega gerði forsætisráðherra

út á þau loforð sem þar voru sett fram sem bíða nú í einn eða tvo mánuði í viðbót eftir framkvæmdum vegna þess að allir eru að bíða allt kerfið er

að fólk er að bíða eftir að núverandi hæstvirt ríkisstjórn uppfylli þau loforð sem hún setti fram um höfuðstólslækkun lána það er synd að hæstvirtur fjármálaráðherra skuli ekki vera í salnum vegna þess að ég mundi leggja fyrir hann spurningu um það hvort hæstvirtur fjármálaráðherra er sammála þeirri leið sem hæstvirtur forsætisráðherra setti fram um stofnun leiðréttingarsjóðs upp á tvö hundruð til tvö hundruð og fimmtíu milljarða króna sem aðgerð til að fara strax í þær aðgerðir sem framsóknarflokkurinn lofaði á haustinu vegna þess að einhver bið er í að uppgjör þrotabús bankanna gangi eftir og það verði hægt að tosa einhverja peninga þar út þetta verður mál málanna þegar þing kemur saman í október þegar þær nefndir hafa skilað af sér sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur sett og við höfum tíma fram að jólum til að klára það verkefni vonandi gengur það eftir en það er annað sem hæstvirtur forsætisráðherra talaði um fjárfesting fjárfestingarþörf er mikil það er áhyggjuefni hve mjög hefur dregið úr fjárfestingu á fyrstu sex mánuðum þessa árs á helmingi líftíma ríkisstjórnarinnar hefur fjárfesting dregist mikið saman hæstvirtur fjármálaráðherra sagði ekki alls fyrir löngu hagkerfið svo kvarta menn hér yfir því að fjárfestingar séu að dragast saman hvað átti hæstvirtur fjármálaráðherra við

að það sé nauðsynlegt að kæla hagkerfið núna af hverju kemur þá hæstvirtur forsætisráðherra og kvartar yfir að fjárfesting sé að dragast saman og það þurfi að gefa í því er ég alveg sammála þá er alveg sama hvort það er með ágætum tillögum sem samfylkingin leggur fram um bráðaaðgerð í byggingu leiguíbúða jafnt á höfuðborgarsvæðinu sem á landsbyggðinni stórátak í þeim málum ekki veitir hvernig hún hefur slegið af allar hugmyndir um byggingu nýs landspítala við eigum það inni og þjóðin þarfnast þess að byggja nýjan landspítala utan um þá starfsemi fjárfesting í byggingu er allt annað en rekstur

þannig að bókhald ríkissjóðs breytist hvað landspítala varðar við getum sótt í og fengið lán hjá lífeyrissjóðunum sem eru í vandræðum með að koma peningum sínum í vinnu í dag og eru í kringum hundrað og fimmtíu milljarðar króna á ári hvar er betra að nota þá peninga

byggja gott hús utan um þá miklu og góðu starfsemi við viljum hafa þar virðulegi forseti ég ætla að enda á því að segja að ég fagna mörgu af því sem forsætisráðherra lagði fram en ég bið hann aðeins um eitt forsætisráðherra þarf að átta sig á því að hann er ekki lengur leiðtogi stjórnarandstöðu honum ber að skipta um föt og fara að ganga í takt við það sem honum sæmir sem forsætisráðherra tala við